Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Aber dafür danke ich Ihnen für die Zusammenarbeit. Es war nicht selbstverständlich, dass wir so schnell manchmal auch nicht so schnell auf einen Nenner gekommen sind.

Aber zu einem Wort würde ich gerne noch etwas sagen, das ist das Wort Erfolgsgeschichte.

Die Östliche Partnerschaft ist für mich bis heute noch keine Erfolgsgeschichte. Wir haben in Moldau eine Regierung von Europafreunden gehabt, die das Land fast in den Ruin regiert hat. Wir stellen fest, dass in der Ukraine heute plötzlich die Regierung wieder rückwärts geht, wenn es um Minderheitenrechte geht. Und auch wir haben nicht alles richtig gemacht. Aber ich gebe all denjenigen recht, die sagen Es kann eine großartige Erfolgsgeschichte werden, wenn wir uns sozusagen gegenseitig beim Wort nehmen können, wenn diejenigen, die die Reformen zusagen, auch die Reformen machen, damit die Menschen in ihren Ländern mitbekommen, dass es etwas Vernünftiges ist, diesen Weg zu gehen

Ich bin sicher, dass die meisten von uns das wollen.